Am remarcat un lucru extrem de important sprijinul politic care există la nivelul Parlamentului în ceea ce privește consolidarea relațiilor cu Republica Moldova, apropierea acestei țări de Uniunea Europeană. Am să răspund punctual la câteva din chestiunile care au fost menționate în momentul de față.

Este încă devreme să ne pronunțăm cum vor arăta aceste acorduri, dar considerăm că este posibil ca Uniunea Europeană să vrea să se asigure că programul de ajustare cuprinde și o serie de reforme pe care le considerăm esențiale pentru asigurarea unei bunei guvernări și a unei creșteri sustenabile în viitor. Raportându ne la experiența programelor de asistență macrofinanciară destinate altor țări, este posibil ca în cadrul negocierilor asupra modalităților precise ale acestei asistențe să survină unele condiții specifice legate, de exemplu, de buna guvernare, care a fost menționată de câțiva vorbitori, și de armonizarea în cadrul politicii europene de vecinătate. Vreau să subliniez încă o dată următorul fapt prin regulile pe care trebuie să le urmăm nu putem să acordăm o asistență macroeconomică singuri. Deci, este nevoie de încheierea unui acord între autoritățile din Republica Moldova și Fondul Monetar. Fără acest acord nu este posibilă acordarea asistenței macrofinanciare despre care am vorbit mai precis.

O altă chestiune care s a menționat este ce alt ajutor poate acorda Uniunea Europeană Republicii Moldova, ajutor care să meargă orientat către populație, prin care să arătăm că, de fapt, vrem să sprijinim nu numai autoritățile din Republica Moldova, dar și

O să vă dau doar câteva exemple. Această asistență comunitară a adus și va continua să aducă avantaje concrete populației. Cofinanțăm proiecte de infrastructură rutieră, modernizarea aeroportului din Chișinău, extinderea spitalului republican din Chișinău, care este cel mai mare din țară, și consolidarea asistenței medicale primare. În primăvara acestui an am furnizat echipamente medicale în valoare de 4,5 milioane de euro pentru 60 de clinici din Republica Moldova. Această țară este cel mai mare beneficiar de asistență comunitară pe cap de locuitor după teritoriile palestiniene. În cadrul politicii europene de vecinătate, bugetul pentru asistență, care se ridica la 40 de milioane de euro în 2007, a crescut anul acesta la 62 de milioane de euro și este prevăzut să crească în continuare.

El va fi cuantificat în momentul în care vom ajunge în faza încheierii unui acord cu autoritățile din Republica Moldova, acord care să răspundă concret la nevoile pe care această țară le are. Au mai fost două chestiuni care au fost ridicate. Cea privitoare la calendarul negocierilor în vederea încheierii unui nou acord de asociere cu Republica Moldova. Vreau să vă spun că săptămâna trecută Comisia Europeană a trimis o delegație la Chișinău pentru consultații tehnice cu autoritățile privind negocierea unui nou acord. Pe agenda acestor convorbiri se află formatul, obiectivele și calendarul negocierilor, precum și elementele viitorului acord. Deci, suntem în negocieri pentru această chestiune. O ultimă chestiune la care vreau să mă refer este cea privind problematica liberalizării regimului de vize. În concordanță cu declarația comună din 7 mai 2009 care a marcat lansarea parteneriatului estic, Uniunea Europeană va lua măsuri graduale în direcția liberalizării vizelor, cu obiectiv pe termen lung în relația cu fiecare țară parteneră a acestui parteneriat. Condițiile sunt îndeplinirea cerințelor legate de buna gestionare și securitate, și asigurarea securității mobilității. În stadiul actual, Comisia Europeană așteaptă cu deosebit interes să se discute în Consiliu problematica lansării unui dialog structurat privind liberalizarea vizelor cu Republica Moldova. Până atunci, am adresat și adresăm un îndemn energic autorităților din Republica Moldova să continue reformele în domeniul justiției, libertății și securității care, fără îndoială, vor facilita discuțiile cu privire la facilitarea regimului de vize.